Señor Presidente, hace tres días los ciudadanos turcos nos enviaron un mensaje muy claro y nos dieron un ejemplo de cómo se construye la democracia, de cómo se recupera, de cómo no se debe uno nunca rendir en ese ámbito. Yo he votado a favor del informe que hemos presentado, que hemos adoptado hoy. Pero, en alguna medida, este texto ―que hoy hemos aprobado― es un texto obsoleto, superado por los propios acontecimientos es un texto todavía cargado de prejuicios, de precauciones y de obstáculos al propio proceso de acuerdo no lo niega, pero lo pone en cuestión de manera muy directa. No sé si estamos a la altura, pues, de lo que los ciudadanos turcos han protagonizado en este último domingo se ha conseguido el rechazo al régimen autoritario que pretendía su Presidente se ha reconstruido una alternativa democrática ―con un pie en la izquierda muy notable a partir del partido del pueblo kurdo―. Y, de algún modo, nos corresponde ahora enviar un mensaje de esperanza, de retorno, en el mismo sentido hay que reabrir los capítulos 23 y 24 ya.